forseti vill geta þess að nú fara fram umræður milli þingflokka um framvinduna næstu að sjálfsögðu að nýta tímann sem best en þessi heimild þarf að liggja fyrir til forseta að stýra fundi þannig í dag að við verðum lengur en til klukkan átta í senn forseti lítur svo á að það sé ekki gerð athugasemd við það og sú niðurstaða sé